Mais la majorité des États membres, à commencer par la France et l'Allemagne, partagent, semble t il, le doute de ces États membres.

2008. Et apparaissent même mieux préparés que certains de ceux qui ont été acceptés sans réticences à l'époque. On invoque la nécessité de soi disant certitudes en matière de lutte contre la corruption et le crime organisé.

Quelle est la triste réalité? L'évolution politique dans un certain nombre d'États membres est la seule cause réelle de ce refus. La xénophobie mine de plus en plus l'Europe et l'on joue avec les peurs. Car la raison profonde de ce refus est toujours la peur de l'insuffisance des contrôles aux frontières et révèle la réalité de ce qu'est l'espace Schengen. Qu'en est il du soi disant principe de libre circulation des personnes si l'on refuse à certains citoyens européens ce que l'on accorde à ceux d'États non membres de l'Union? La réalité de l'espace Schengen, c'est que c'est de plus en plus un espace de sécurité au sens étroit du terme, un espace policier sécuritaire qui permet à l'Europe de se replier sur elle même. C'est l'Europe forteresse. Celle qui refuse d'accueillir quelques millions de Tunisiens et qui refuse de tendre la main à quelques dizaines de réfugiés libyens. La démagogie électoraliste des gouvernements finlandais et néerlandais est largement partagée dans de nombreux États membres. La Commission est gardienne des traités.

Oui, l'Union européenne a un problème de gouvernance.